Ten tweede en aansluitend verdedig ik het principe dat sociale rechten moeten worden opgebouwd. We moeten hierover durven nadenken, willen we de houdbaarheid van onze sociale zekerheid waarborgen. Door goedgelovigheid zouden we de sociale bescherming in Europa naar beneden kunnen halen. Ten derde geloof ik niet dat asiel een oplossing kan zijn voor de vergrijzing in Europa. Asiel kan de structurele interne economische tekortkomingen niet oplossen en legale migratie kan ook de asielcrisis niet oplossen.

Asiel en migratie zijn twee totaal verschillende zaken die afzonderlijk moeten worden behandeld. Tot slot wil ik nog opmerken dat een flexibele arbeidsmarkt kan bijdragen aan de snelle integratie van vluchtelingen.